Jaz mislim, da je prav, da rok, v zakonu je in, mislim, da vsi tudi razumemo, da je pač minister ujet v tako regulativo, kot jo pač imamo, in da izven te regulative ne more. Ampak, če bo temu tako, ne, da da bo nekako to sprejeto, potem kar se naše poslanske skupine tiče, velja, da bomo ta zakon potem v končnem branju tudi podprli, ker mislim, da rok v zakonu mora biti. Me pa žalosti, da včeraj nismo s strani predsednika vlade, se pravi prvega ministra, slišali neke bolj odločne besede, da bo temu sistemu, ki ni ustrezen na področju revizije javnih naročil, narejen konec. Ker vidite, da pri vsaki zadevi, ki se jo lotevamo, pri vsakem zakonu, ki ga sprejemamo, tudi pri takem zakonu, ko gre za nujne ukrepe interventne, trčimo ob neustreznost, revizijskega postopka. Neustreznost v tem smislu, da ta revizija, ki naj bi zagotavljala večjo gospodarnost pri javnih naročilih, je postala nasprotje temu. In preko črkobralstva in pikolovstva onemogoča gospodarnejšo izbiro pri javnih naročilih in marsikaterega naročnika, ki sledi temeljnem načelom javnega naročanja, derogira z njihovimi odločitvami. To pa me žalosti in mislim, da, bodo največjo težavo pri izvajanju politik na posameznih področjih, imeli ravno ministri te vlade, ker se premier očitno ne zaveda, da je tukaj problem. In jaz upam, da bo jutri potrjena utemeljenost razprave odgovoril predsednika vlade glede tega vprašanja, ki sem ga naslavljal, ki se ne veže samo na en revizijski postopek, ampak se veže na celotno področje, ker če vlada tega ne bo spremenila, potem mislim, da je državni zbor tisti, ki mora prevzeti samostojno zakonodajno iniciativo in spremeniti neustrezen način na področju revizije javnega naročanja, ki onemogoča normalno izpeljavo postopkov na eni strani in na drugi strani ne omogoča boljše, preglednejše in gospodarnejše izbire izvajalcev. Tako da, kar se pa zakona tiče, če bo temu tako, kot je povedal minister, in bo ta amandma pol podprt s to, redakcijsko spremembo, ki jo bomo pripravili, potem bo poslanska skupina Slovenske demokratske stranke ta zakon tudi podprla. Hvala.